No ser ambicioso da lugar a inundaciones, a sequías y a incendios, como el que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana en España.

Se lo agradezco, pero yo quiero denunciarlo aquí como una ciudadana que lo ha vivido directamente. Mi casa, en Valencia, estaba cubierta de cenizas, estaba cubierta de una nube de humo.

Hay gente que ha perdido su casa, sus granjas, sus tierras, sus animales. Y pido responsabilidad porque los recortes en el sistema público también producen incendios. Denuncio al Gobierno de mi Comunidad por la descoordinación en la extinción, en la evacuación y en la información.